herra forseti bryggjan í flatey á breiðafirði var byggð árið nítján hundruð fjörutíu og átta þá voru menn fullir bjartsýni og reistu reyndar einnig stórt frystihús við bryggjuna en það voru fáir fiskar sem rötuðu í húsið

með tilkomu nýrrar ferju á árinu tvö þúsund og sex kom mikill vaxtarkippur í ferðaþjónustu við breiðafjörð og var fólks og vöruflutningar á vegum sæferða við fjörðinn stóraukið farþegum fyrsta heila rekstrarárið fjölgaði um þrjátíu og sex prósent bílum um fimmtíu og eitt prósent og þungaflutningum með vörubifreiðum um níutíu prósent hagsmunir byggðanna norðan og sunnan breiðafjarðar að þessum auknu siglingum eru augljósar og flatey hefur ekki farið varhluta af þessari auknu umferð eyjan er nú viðkomustaður fjölmargra og á síðasta ári fóru rúmlega þrettán þúsund farþegar til og frá flatey en voru sjö til níu þúsund á eldri ferju þessir ferðamenn eru auðvitað einkum á ferð á sumrin þegar ferjan fer tvær ferðir daglega á milli stykkishólms og brjánslækjar og stoppar því fjórum sinnum í flatey bryggjan í flatey hefur nokkrum sinnum verið endurbætt í upphaflegri mynd en langt er þó síðan að ljóst var að hún þarfnast gagngerra endurbóta ekki bara vegna eðlilegs slits heldur líka vegna þess að núverandi ferja nýi baldur er mörgum númerum of stór fyrir þessa bryggju þó áhöfn ferjunnar reyni eftir megni að hlífa bryggjunni telja margir að álagið hafi þegar haft umtalsverð áhrif á styrkleika bryggjunnar sem nötrar og skelfur undan átökum þegar baldur leggst að í apríl á síðasta ári voru boðin út kaup á bryggjutimbri fyrir siglingamálastofnun og þar á meðal ríflega áttatíu og fjögur tonn af timbri til lengingar á viðlegukanti í flatey heimamenn og rekstraraðilar ferjunnar lögðu mikla áherslu á að verkinu yrði lokið fyrir sumarið tvö þúsund og sjö og töldu sig hafa loforð fyrir því ekkert varð þó af framkvæmdum og nú styttist í annað sumar aðra sumarvertíð eftir storma vetrarins hefur bryggjan enn látið á sjá og í vondum veðrum hefur orðið að fella niður

fyrirhuguð verklok eru menn óttast hreinlega að bryggjan sé að liðast í sundur og ég hef af þessu tilefni lagt fjórar spurningar fyrir hæstvirtan samgönguráðherra um það hvort hann hafi kynnt sér ástand ferjubryggjunnar og hvenær viðgerð á bryggjunni muni hefjast og hvort hugur ráðherra standi til þess að þessum verkum verði lokið fyrir sumar